Ja, hvala še enkrat za besedo. Zdaj, pri tem amandmaju gre pa za problematiko reševanja, bi rekel, te Šaleške doline oziroma sploh področja občine Šoštanj. Vemo, da občina Šoštanj utrpela, bi rekel, velike poplave že leta dva dvanajst, pa tudi še nekaj je bilo v letu dva štirinajst. Zdaj, nikjer v teh NRP-jih so bila neka sredstva predvidena za te zadeve, vendar pa po vseh teh informacijah ni bilo pa nobenega razpisa, da bi se lahko bila občina prijavila, da bi za pač da bi ta sredstva pridobila. Zdaj, nekje v lanskem letu je bilo nekaj z ministrstva dana neka dobra volja in je bilo očiščenih, bi rekel, sedem kilometrov te struge, ampak vedno še pa ni rešen ta, bi rekel, pereč problem Šoštanj dolvodno en kilometer, kjer prihaja v reko Pako oziroma se izlivajo trije vodotoki, in bo treba ta pereč problem rešiti, se pravi, bo treba neko hidravlično študijo, reke Pake narediti tudi s pogledom reševanja oziroma vzdrževanja vode gorvodno od Šoštanja, se pravi, tudi nekaj v Velenju in mislim, da bi bilo to, dobro, da se teh študij pristopi, da se nekaj ukrepi naredijo od suhih zadrževalnikov do, bi rekel, da se usmeri, reka Paka v Velenjsko jezero in iz njega nazaj v reko Pako, s tem zmanjšamo hitrosti oziroma ni to samo zadeva občine Šoštanj, ampak je širšega konteksta. Predvsem pa ta amandma tudi navezan na, še, bi rekel, še eno zadevo, namreč v teh NRP-jih je tudi predvideno reševanje, problematike spodnje Savinjske doline in da vemo, da reka Paka se izliva v reko Savinjo, mislim, da bi mogli tu biti kot neka celostna rešitev, zato je bil ta amandma vložen, ker tudi, mislim, da v vseh teh zadevah in teh obljubah, koliko je bilo prejšnje vlade, da bo v nekih razpisov in sredstev, ni bilo sedaj do sedaj narejenega prav ničesar. Hvala.